Le double langage de nos gouvernants et la frilosité des propositions législatives ont miné la confiance. Le secret et le peu de moyens mis au service des enquêteurs fiscaux touchent nos démocraties en plein cœur. Nous avons le droit de savoir qui a triché et comment, et les responsables doivent en répondre devant la justice. C'est pour faire la lumière sur ce système de fraude à échelle industrielle que mon groupe a proposé de créer une commission d'enquête. Je remercie tous les collègues qui ont apporté leur soutien.